Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovana oba prisotna ministra! Nedavno je, kot vsi vemo, Banka Slovenije zaostrila pogoje kreditiranja in po tem, po teh zaostritvah je postalo nedvoumno jasno, da je tristo tisoč ljudi postalo dokončno kreditno nesposobnih, vsaj podobna številka pa je takšna, ki pomeni, da so, tisti ostalih tristo tisoč na meji tega te sposobnosti. Zdaj. Nedavna razprava na Odboru za finance je pokazala, da so vir težav potrošniška posojila višjih zneskov z dolgo oziroma s predolgo ročnostjo in še vedno si težko predstavljam, tako jaz kot tudi verjetno vsi kolegi, kakšno zvezo ima to za ljudmi z rednimi dohodki, ki po novih pravilih ne premorejo kreditne sposobnosti niti za, kredit nekaj tisoč evrov na dve oziroma na tri leta. Seveda odločitev neodvisnega regulatorja, torej Banke Slovenije, ki skrbi za makrobonitetno stabilnost, moramo spoštovati in jo vsi spoštujemo. Še vedno pa to ne spremeni dejstva, da več sto tisoč ljudi nima možnosti najetja niti najmanjšega posojila. Seveda vsi ti odgovorni so na tej seji za finance, trdili, da so tem ljudem še vedno na voljo določene storitve, kot je recimo izredni limit. Vendar so ob tem zamolčali dejstvo in niso povedali, da je to ena izmed najdražjih, če če ne celo najdražja oblika bančnih posojil. V mnogih državah, kjer se pojavila problem nedostopnosti bančnih storitev, se ta problem v praksi razrešuje na dva možna načina. Prvi je seveda zatekanje teh ljudi na sivi in črni trg posojil, kjer so prepuščeni na milost oziroma bolje rečeno na nemilost posojilodajalcev, ki pri določanju obresti ne poznajo meje, pri izterjavi pa ne poznajo milosti. Drugi način pa je tako imenovano socialno bančništvo. Take storitve se ponavadi razvijejo v obliki socialnih podjetij, zadružnih bank, hranilnic in posojilnic, vzajemnih kreditno-varčevalnih shem in podobno. V Sloveniji so v praksi take storitve močno nerazvite in ponekod celo prepovedane. Po naši zakonodaji mora na primer banka delovati kot delniška družba, kar onemogoča vzpostavitev zadružnega bančništva. S spremembami zakona o socialnem podjetništvu v prejšnjem mandatu sicer ni več preprečeno, da bi se taki posli opravljali v okviru socialnega podjetništva. Razvoja na tem področju enostavno ni. Zato, sprašujem ministra za finance in prosil bi, da mi minister za gospodarstvo na, odgovori v pisni obliki, kaj bosta kot pristojna ministra storila za zagotovitev dostopnih kreditnih in bančnih storitev prebivalstvu. Dva, ali načrtujete predloge sprememb zakonodaje, ki bi omogočila in vzpodbudila razvoj socialnega, etičnega in zadružnega bančništva. In kot tretje, ali in kakšne vzpodbude načrtujete, da bi se v Sloveniji vzpostavila ponudba etičnega in socialnega bančništva ter solidarnih varčevalno-posojilnih shem za prebivalce, ki so izrinjeni iz bančnega trga. Najlepša hvala.